Bientôt, chers collègues, il n'y aura plus de chrétiens sur les terres qui ont vu naître le christianisme. En Turquie on en parlait il y a quelques instants pays musulman laïc, pays qui frappe à notre porte, 20 de la population était chrétienne il y a cent ans, ils sont moins de 1 aujourd'hui. Le mouvement auquel nous assistons est en réalité un mouvement de fond. Le monde arabo musulman persécute ses chrétiens, les condamne, empêche leur conversion, les punit, les tue. On voit très bien que la religion, l'islam, devient une religion d'État. Le résultat est là, la religion chrétienne est la plus persécutée au monde.

La présence des chrétiens partout est un facteur d'équilibre. Il faut donc absolument la défendre. Et vraiment, je me demande, chers collègues, où sont passés les défenseurs des droits de l'homme, qui se félicitent, comme nous, que l'Occident soit laïc et pluraliste et qui baissent honteusement les yeux devant un Orient qui devient peu à peu réservé à une seule religion.